Señora Presidenta, este informe de el Cuarteto es equidistante y eso lo hace parcial, porque no se puede ser equidistante entre ocupado y ocupante, no se puede ser imparcial con respecto a un sistema de Miren, en los años ochenta del pasado siglo llegó un momento en que no se podía ser equidistante en Sudáfrica, no se podía ser equidistante entre el racista Botha y el terrorista Mandela, que luego fue premio Nobel de la Paz.

Eso contradice actitudes de la Comisión vocingleras, bravuconas, con, por ejemplo, países pequeños de América Latina o con sanciones unilaterales, opresión y despliegue militar en el este.

Tiene instrumentos como el Acuerdo Israel Unión Europea, pero, además, no para pedir nada ilegal, si no al revés Derecho internacional, el cumplimiento de las Resoluciones incumplidas de las Naciones Unidas.